das uns wie immer hervorragend unterstützt hat und ganz besonders bei der zuständigen Mitarbeiterin bei mir im Büro. Solche Tätigkeiten sind belastend, und da, glaube ich, sollte man auch einmal wirklich Danke dafür sagen. Die Handelspolitik ist durch den Vertrag von Lissabon eine Politikform geworden, bei der das Europäische Parlament entscheidend mitzubestimmen hat, und man sieht inzwischen schon, welche Vorteile dieses Mitbestimmen des Europäischen Parlaments eigentlich für die Handelspolitik bedeutet. Es ist aber auch im Zuge dessen notwendig, dass verschiedene Gesetzesmaterien angepasst werden, dass das alte Komitologieverfahren in ein neues Verfahren überführt wird.

Wir haben da natürlich sehr intensiv zusammengearbeitet, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Was ist jetzt aber passiert?

Der Rat hat nicht weiter entschieden und verhält sich in dieser rechtstechnischen Frage ganz gleich, wie er sich in großen Fragen verhält. Es hapert ja überall, wo der Rat wirklich die Dinge in Bewegung halten und in Bewegung bringen soll.

Ich sage jetzt wobei das mit dem Thema hier nicht so viel zu tun hat wenn es so weitergeht, dass nationale Egoismen, dass die Eitelkeit der Staats und Regierungschefs den Betrieb hier so massiv aufhalten, werden wir große Schwierigkeiten bekommen!

Ich fordere den Rat auf, überall und auch hier bei diesem Dossier sich zu besinnen und seriös zu arbeiten. Zum Inhalt Es geht darum festzulegen, was die Kommission in eigener Verantwortung entscheiden kann? Wo darf sie delegierte Rechtsakte erlassen? Wo sollte das Europäische Parlament aber beteiligt sein? Ich glaube, da haben wir ein vernünftiges Mittelmaß gefunden. Das Parlament hat auf meine Anregung hin im Ausschuss vorerst, und ich hoffe, das wird jetzt im Plenum auch passieren beschlossen, dass die Zeit, die die Kommission für ihre Tätigkeit im Bereich der delegierten Rechtsakte hat, begrenzt

Ich glaube, das ist sinnvoll. Mit dieser Fünf Jahres Frist kann man das, was die Kommission macht, besser kontrollieren.